Pane předsedající, já bych chtěl ocenit, že i tento dnešní poslední den našeho jednání se věnujeme ochraně lidských práv, a jsem velmi rád, že tato sněmovna je v otázce jednoty lidských práv skutečně jednotná.

Nepochybně potlačování, zabíjení, mučení, trest smrti bez soudu, to jsou neuvěřitelná zvěrstva. Je to hrůza, nepřípustné porušování lidských práv, kterého se dopouští složky státní moci ve prospěch prezidenta, který je u moci od roku

Ačkoliv musíme vyzdvihnout, že Kamerun bojuje proti složkám Boko Haram, tak si nad tím příslovečně v rámci Velikonoc nemůžeme umýt ruce.